yrði tekið aftur fyrir á fundi háttvirtur

við leit að olíu á tilteknu svæði utan netlagna en innan einnar sjómílu þar fyrir utan þetta er lausn sem

ég benti einnig á að það hefði verið eðlilegt að hafa samráð um uppbyggingu á þekkingar og vísindasjóði við þær rannsóknarstofnanir sem fyrir eru í landinu háskóla íslands og aðrar rannsóknarstofnanir en til þess gafst heldur ekki tóm ég benti reyndar á þann annmarka sem er á lögunum að það er algjört gat hvað varðar skipulagsþáttinn það var einfaldlega tekið út úr frumvarpinu allt sem laut að skipulagi á þessum svæðum og það hefði þurft að setja bráðabirgðaákvæði inn í lögin um það hvernig ætti að standa að gerð skipulags á drekasvæðinu eingöngu vegna þess að það er jú það sem um er að ræða það eru mikil vonbrigði herra forseti að háttvirtur iðnaðarnefnd treysti sér ekki til þess að geyma afgreiðslu þessa frumvarps og vinna það eilítið betur og reyna að ná um það frekari samstöðu vegna þess að það hefur ekki að mínu mati komið fram neinn haldbær rökstuðningur fyrir því að það þurfi að afgreiða þetta mál hér og nú ég vek athygli á því að hér hafa hrunið bankar hér er kominn tuttugasta desember og það hafa ekki verið afgreidd hér fjárlög eða fjáraukalög fólk er að missa vinnuna og fólk er að lækka í launum en ekkert hróflar þetta við hæstvirtan iðnaðarmálaráðherra sem á hátíða stundum kallar sig gjarnan olíumálaráðherra þetta ástand í samfélaginu breytir engu einu rökin sem eru höfð uppi fyrir því að klára þetta mál hér í þessari pressu fyrir áramót eru þau að ráðuneytið h v hafi einhvern tíma tilkynnt að það yrðu útboð á leyfum fimmtánda janúar næstkomandi herra forseti ég vildi óska þess að allar þær tilkynningar um stjórnvaldsákvarðanir sem menn hafa beðið eftir að kæmu til framkvæmda á næsta ári mættu fá þá afgreiðslu sem þetta dekurmál á að fá hér núna það er dapurlegt að ekki einu sinni leiðrétting á sjö ára gamalli þýðingarvillu hlaut náð fyrir augum háttvirtur iðnaðarnefndar ég óskaði sérstaklega eftir því og lagði fram ítarlegar breytingartillögur um það að menn hættu að tala um sykrur þegar um er að ræða rannsóknir á jarðolíu og jarðgasi en ekki einu sinni það herra forseti hlaut náð fyrir augum háttvirtur iðnaðarnefndar vegna þess væntanlega að tillagan kom frá stjórnarandstöðunni ég verð að segja það herra forseti mér finnst þetta dapurleg niðurstaða að þessu leytinu til það hefði mátt vinna þetta miklu betur og við þingmenn vinstri hreyfingarinnar á græns framboðs munum freista þess að fá fram breytingar á þessum málum áfram og við munum sitja hjá þessa